Fac apel la Parlamentul European să se implice în instituirea unui control sever al pieței sondajelor de opinie la nivel continental, cu pedepse exemplare pentru infractori. Nu putem vorbi despre democrație și alegeri libere dacă acestea sunt viciate de niște fraude nerușinate. Doamnelor și domnilor, am rostit cele două fraze în această aulă la 12 martie 2012. Dar eu am vorbit, eu am auzit. De atunci și până acum au avut loc alegeri parlamentare în țara mea, România, care au fost și ele furate. La 25 mai 2014 se vor desfășura alegeri și pentru Parlamentul European.

Serviciile secrete dirijează totul, cu acordul stăpânilor yankei ai coloniei penitenciare numite România, iar ofițerii acoperiți ai acestei noi Securități și au făcut institute de sondaje mincinoase și posturi de televiziune.